Monsieur le Président, Madame la Ministre, un chiffre, un constat, une question.

C'est une crise grave, à laquelle nous devons amener des réponses qui démontrent notre attachement aux droits de l'homme. Un constat depuis un an, le Parlement a donné son accord, et je rejoins mon collègue en demandant à Mme la ministre de constater le consensus très fort qui est présent dans le Parlement sur cette question. Une question je ne veux pas croire qu'il y ait du cynisme de la part du Conseil, qui l'amènerait à utiliser dans la procédure le fait que la première lecture ne soit pas soumise à une date limite pour bloquer le processus de codécision. Donc, quid de la réinstallation d'urgence? Cela ne peut pas attendre 2012, Madame la Ministre. Je propose qu'on sorte de la schizophrénie qui amène les États à prendre des positions fermes et cohérentes dans les discours et à prôner l'inverse quand le cadre juridique pourrait prendre forme, comme on le sent ici, et qu'il doit répondre à une impérieuse nécessité, qui est celle de notre monde aujourd'hui.